Každé z ustanovení rezolúcie má svoj hlboký zmysel a reaguje na problémy, ktoré vo vzťahoch medzi mužmi a ženami často prináša život, keď najmä v krízových pomeroch sa ženy a dievčatá často stávajú obeťami zvôle, divokého násilia a bezprávia. Vyspelé civilizované krajiny sa hlásia k svojim záväzkom, ktoré im vyplývajú z rezolúcie č.

Vážne problémy v rešpektovaní ľudských práv žien a dievčat však pretrvávajú v mnohých krajinách rozvojového sveta, najmä v centrálnej Afrike, či niektorých oblastiach Ázie. Maniere barbarských militaristických režimov vychádzajú z iného hodnotového rebríčka, ako uznáva civilizovaný svet, a ľudská dôstojnosť civilistov, žien a detí hordám zabijakov veľa nehovorí. Myslím si, že toto je oblasť, na ktorú by sme sa mali čo najskôr zamerať a sústrediť väčšiu pozornosť.